Ringrazio il Commissario per le osservazioni ho avuto modo di parlare con il Commissario Mimica, che mi ha assicurato una maggiore diffusione delle informazioni che riguardano i vari progetti e un maggiore coinvolgimento del Parlamento perché possa esercitare un controllo democratico sui fondi. Io spero che questa relazione possa servire da stimolo per colmare alcune lacune del Fondo fiduciario e mi auguro che possa essere uno strumento utile per intervenire efficacemente sulle cause profonde della crisi migratoria. Il problema è complesso e il nostro obiettivo deve essere quello di muovere qualche passo, di andare avanti. Qualche cosa è migliorata nel frattempo alcune ONG, ad esempio, ci hanno segnalato una crescita in termini di trasparenza circa le procedure che le riguardano, che in origine erano molto confuse. Speriamo che sia la strada giusta e pretendiamo che Parlamento e cittadini siano sempre coinvolti nei vari processi riguardanti il Fondo fiduciario. La costruzione di questa relazione è stata segnata dal dialogo e dalla ricerca di soluzioni fattive. Domani si vota sia sul testo che su emendamenti che nella maggior parte sono il frutto di questo dialogo. Sono certo che il Parlamento tutto saprà mostrarsi compatto e deciso nel votare un testo che affronta temi più che mai delicati ed attuali e anche nel mandare un segnale deciso alla Commissione e al Consiglio.